Je crois qu'effectivement, vous ne pouvez obtenir la résilience énergétique que si vous vous appuyez sur les maillons que sont les États.

La Commission ne doit pas avoir de pouvoir de négociation.